Dolor, por las personas fallecidas y heridas, y preocupación, por las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores, que no existen. Seiscientos trabajadores han muerto desde el año 2005. Un acuerdo comercial no solo tiene un objetivo económico. Tiene también objetivos de desarrollo y consolidación de las estructuras. Los sindicatos de Bangladesh habían denunciado las condiciones de trabajo y la discriminación laboral.

Su destino Europa.

Y, ¿cómo no?,